Paní předsedající, já musím říci, že lituji, že Britové odcházejí z našeho společenství. Mohli jsme být silnější, možná, že některé jiné státy se radují Rusko a další velmoci světové politiky. Na druhou stranu, přivítal jsem, že je učiněna dohoda s Británií a takovýto odchod považuji za daleko lepší řešení.

Já mám za to, že práva občanů v přechodném období budou touto dohodou pokryta. Pokud jde o budoucí období, u toho bych se rád zastavil. Je důležité říci, že v dohodě se deklaruje závazek řešit i toto budoucí období spravedlivě, vyváženě. Je to bohužel pouze deklaratorní závazek a je důležité, abychom pamatovali na práva občanů EU na britských ostrovech i v tom budoucím období, která zatím pokryta nejsou.